frú forseti hérna mæli ég fyrir þingsályktunartillögu um skipan sannleiksnefndar til rannsóknar á málsmeðferð guðmundar og geirfinnsmála svokallaðra þar segir að alþingi ályktar að fela forseta alþingis í samráði við forsætisnefnd að skipa sannleiksnefnd til að rannsaka málsmeðferð svonefndra guðmundar og geirfinnsmála sannleiksnefndin fari ítarlega yfir alla málsmeðferð og rannsókn guðmundar og geirfinnsmála frá því á áttunda áratug tuttugustu aldar nefndin verði skipuð þremur einstaklingum lögfræðingi sagnfræðingi og reynslumiklum fjölmiðlamanni hún skili niðurstöðum til alþingis eigi síðar en fyrsta október tvö þúsund og tólf nefndin hafi óheftan aðgang að öllum gögnum málanna og leitist við að kalla til alla þá sem enn lifa og komu við sögu í rannsókn þeirra og málsmeðferð áður en ég vík að greinargerðinni og rökstuðningnum fyrir tillögu þessari vil ég geta þess að nokkru eftir að þessi tillaga kom fram hérna í þinginu skipaði hæstvirtur innanríkisráðherra starfshóp á vegum ráðuneytisins til að fara ofan í rannsókn guðmundar og geirfinnsmálanna á sínum tíma og fagna ég því mjög það er jákvætt innlegg í uppgjör og endurskoðun og vonandi að lokum endurupptökubeiðni samþykkt af hæstarétti gott jákvætt fyrsta skref inn í það skipaði ráðherrann prýðilegt fólk í þennan starfshóp efast ég ekki um að hún skili athyglisverðum gögnum inn í þessa málsmeðferð en starfshópnum er ætlað að skila áfangaskýrslu í apríl á næsta ári þannig að það er jákvæð viðbót við málsmeðferð þessa alla og tónar ágætlega við það að alþingi skipi sannleiksnefnd sem hefði náttúrlega miklu meiri umfangsmeira hlutverk og miklu sterkari stöðu til a bara ofan í alla sauma á rannsókn og málsmeðferðinni á sínum tíma og mundi niðurstaða áfangaskýrslu starfshóps ráðherrans alveg áreiðanlega nýtast sannleiksnefndinni mjög vel þannig að eitt þvælist ekki fyrir öðru það var jákvætt fyrsta skref í því að taka þessi mál til endurskoðunar að ráðherra skyldi skipa þennan starfshóp fagna ég því og fer það vel með þessari tillögu hér guðmundar og geirfinnsmálin eru einhver umdeildustu dómsmál í íslenskri sögu ekki þarf annað en lesa dómsniðurstöðuna og ýmis þeirra skjala sem aðgengileg eru til að sannfærast um að niðurstaðan er svo málum blandin og er þá vægt til orða tekið að sakborningarnir hefðu ólíklega fengið dóm ef málið hefði komið fyrir nú málin snúast um mannshvörf frá áttunda áratug síðustu aldar annað guðmundarmálið snerist um ungan mann guðmund einarsson sem fór á dansleik sást síðast nokkuð ölvaður á heimleið af ballinu en hvarf lík hans hefur aldrei fundist og í raun ekkert sem bendir til þess að þetta mannshvarf sé sakamál nema mjög mótsagnakenndar játningar sakborninganna á þeim tíma enda voru þær jafnóðum dregnar til baka og nú liggur fyrir að játningarnar voru fengnar með þrýstingi rannsóknaraðila sem nú á dögum mundi teljast óeðlilegar og sjálfsagt einhverjar ólöglegur sé trúnaður lagður á framkomnar skýrslur um það mál bæði frá sakborningum fangavörðum á þeim tíma og ýmsum öðrum sem komu að þessum

mánaðar og áralangar einangrun sakborninga og margt annað sem maður getur átt ímyndað sér að hafi verið til þess fallið að rugla fólk mjög í ríminu og brjóta niður viljaþrek þess og allan andlegan styrk hitt málið snerist um hvarf geirfinns einarssonar sem átti stefnumót við óþekktan mann en hvarf þar gæti vissulega hafa verið um að ræða saknæman atburð en eins og í fyrra tilfellinu hefur ekkert lík fundist engar vísbendingar um hvað gerðist engin sönnunargögn af neinu tagi nema þær mótsagnakenndu játningar sem einnig einkenndu fyrra málið rannsókn sannleiksnefndar sem við flutningsmenn þessarar tillögum sem erum háttvirtum þingmönnum auk mín þráinn bertelsson margrét tryggvadóttir guðmundur steingrímsson róbert marshall ólína þorvarðardóttir skúli helgason sigmundur ernir rúnarsson lúðvík geirsson og sigurður ingi jóhannsson að

skilning á því en núna hvað það er í rauninni auðvelt að knýja fram játningar sakborninga og menn hafa líka betri skilning á því hversu rangt er að beita nokkurs konar þvingunum við yfirheyrslur eins og var svo augljóslega gert á mörgum stigum þessa máls þegar maður les allan þann hafsjó ýmissa gagna og frásagna opinberra skjala óopinberra útgefinna og óútgefinna um þessar yfirheyrslur og málsmeðferðina og rannsóknina alla það er ekki aðeins siðferðislega rangt heldur leiðir líka nær undantekningarlaust til rangrar niðurstöðu eftir umfangsmikla rannsókn á þessum tveimur aðskildu mannshvörfum benti ekkert til þess að mönnunum hefði verið banað en að henni lokinni voru sex ungmenni dæmd til þungra refsinga sumir segja svipt lífinu og ærunni með öllu er óljóst hvað olli því að þau voru almennt tengd hvarfi mannanna hvað þá fangelsuð og höfð í einangrun eins og ég nefndi áðan mánuðum og árum saman þekktasti sakborningurinn er án nokkurs efa sævar ciesielski sem lést fyrr á þessu ári hann var dæmdur í ævilangt fangelsi í héraði sem var mildað í sautján ár í hæstarétti að lokum sat hann í fangelsi í níu ár hann barðist alla tíð fyrir því að málin yrðu tekin upp aftur og það fengi réttláta málsmeðferð því var hafnað þrátt fyrir ítarleg greinargerðir sævars og ragnars aðalsteinssonar lögmanns fyrir um fjórtán árum síðan þá var heilmikill dampur á málinu mikil umræða um að það væri þörf á endurupptöku og endurskoðun á þessu mikla og fræga sakamáli en því var því miður hafnað og það var mikið áfall fyrir þá sem fyrir því börðust og málið svona lagðist í lágina í framhaldinu af því það eru enn þá flestir á velli sem komu að málinu á seinni helmingi áttunda áratugarins og ekki skortir gögnin sem styðja nýja rannsókn á málinu að mati okkar sem þetta mál hérna flytjum þar vísum við í greinargerð ragnars sem lögð var fram í hæstarétti í febrúar nítján hundruð níutíu og sjö og segir í niðurlagi með leyfi forseta lögð hafa verið fram ný gögn eins og lýst hefur verið í greinargerðinni í framlögðum gögnum er að finna nýjar upplýsingar um málsatvik og hins vegar um málsmeðferð með þessu er átt við að því meiri vafi sem leikur á því að sönnunargögn eins og játningar hafi verið rétt metin því meira máli skiptir að vel og löglega hafi verið staðið að rannsókn málsins utan og innan réttar og meðferð á sökunautunum sjálfum til dæmis varðandi öflun játninga því meiri upplýsingar um ranglæti við úrlausn mála og meðferð þess ólöglegar þvinganir til að koma sökunautum til játningar og vanræksla á að gæta réttra aðferða við meðferð máls eða úrlausn því meiri kröfur verður að gera til þess að sönnunargögn verði ekki vefengd með skynsamlegum hætti ekki síst játningar það er mikilvægt að halda til haga nokkrum meginatriðum málsins eins og þau birtast í gögnum sem voru lögð fram við endurupptökubeiðnina árið nítján hundruð níutíu og sjö þess vegna tínum við til í svona upptalningu hérna í greinargerðinni nokkur helstu og þyngstu atriðin sem talin eru að mati okkar og margra annarra styðja endurupptökubeiðnina að nýju auðvitað verður það aldrei annað en hæstaréttar að taka ákvörðun um endurupptöku málsins það liggur alveg ljóst fyrir þess vegna held ég eins og umræðan þróaðist í sumar þegar var mikið rætt um þessi mál að sannleiksnefnd sem alþingi skipar hefði umfangsmikinn aðgang að öllum gögnum máls og því fólki sem hefur þessa sögu að segja geti í rauninni gert mikið gagn í því að gera málið upp varpa ljósi á staðreyndir hugsanlega og í örugglega mörgum tilfellum að færa fólki æruna aftur þannig að margir sem komu að þessum hörmulegu málum geti lifað í sátt við málatilbúnaðinn og atburðarásina alla hvorum megin borðsins sem þeir voru af því auðvitað liggja líka þeir sem höfðu með yfirheyrslur og rannsókn málsins að gera undir ámæli líka þetta snertir ekki bara sökunautana og sakborningana heldur liggja þeir undir þungu ámæli sem stóðu að rannsókninni það er örugglega ekki síst yrði það þeim að skapi og mikilvægt fyrir þá að málið verði tekið fyrir aftur vonandi getur niðurstaða slíkrar sannleiksnefndar á vegum alþingis orðið til þess og orðið það veigamikið gagn í endurupptökubeiðni að hæstiréttur meti það svo að málið skuli tekið fyrir aftur það mun auðvitað bara koma í ljós alþingi tekur ekki fram fyrir hendurnar á dómsvaldinu en skipun slíkrar sannleiksnefndar held ég að sé bara mjög heppilegt framlag inn í þetta mál og að því er virtist ég ræddi við marga í aðdragandann sem hafa svona haft með ýmis slík mál að gera og ýmsar skoðanir á því það virtist nokkuð ágæt sátt um að þessi leið yrði farin og styður það mjög að alþingi fari þessa leið eins og ég nefndi hér í upphafi ræðu minnar fellur það vel að störfum þessarar sannleiksnefndar að starfshópur á vegum innanríkisráðuneytisins fari yfir hluta og tiltekna þætti málsins og vinni þannig með sannleiksnefndinni og styðji vinnu hennar enn frekar og létti undir með henni og komi með gögn inn í þessa mikilvægu vinnu auðvitað skiptir miklu máli að lokum þá sé um að ræða uppgjör á þessu mikla máli þessu sem hefur að mörgu leyti hvílt eins og mara yfir hluta af íslensku samfélagi alla þessa áratugi og kemur alltaf upp aftur og aftur og aftur og snertir mjög við réttlætisvitund mjög margra íslendinga er óhætt að fullyrða eins og umræðan er þegar þetta mál ber á góma bæði í samtölum og í opinberri umræðu það geta verið mjög öfgakenndar og skiptar skoðanir um sekt og sakleysi og hvernig var að málum staðið en það er svo mikil óeining um niðurstöðuna og svo miklar efasemdir um rannsókn og meðferð máls og hæstaréttardóminn að lokum að ég held að endurupptaka verði óumflýjanleg að lokum en þessi sannleiksnefnd mun örugglega gera mikið gagn í því að gera þetta mikla mál upp morð eða mannshvörf það er það sem málið snýst í rauninni um þegar voru lagðar fram endurupptökubeiðnirnar komu fram skriflegar nýjar skýrslur frá fjölda fólks sem kom að málum þær studdu kannski umfram nokkuð annað það að málið sé tekið fyrir aftur þetta voru skýrslur frá erlu bolladóttur alberti skaftasyni gísla guðmundssyni fyrrverandi yfirlögregluþjóni

hlyni þór magnússyni fyrrverandi fangaverði jóni bjarman fangelsispresti magnúsi leópoldssyni og magnúsi gíslasyni fréttamanni þá höfðu að auki komið fram yfirlýsingar um málið frá guðjóni skarphéðinssyni í fjölmiðlum árið nítján hundruð níutíu og sex og hafa bæði guðjón og erla mjög hvatt til þess eins og sævar gerði að málin séu tekin fyrir aftur og fagna því mjög að þau séu nú á dagskrá bæði ráðuneytis og alþingis og styðja það mjög að það sé farið ofan í þetta mál að nýju í öllum þessum nýju gögnum er að finna nýjar upplýsingar um bæði málsatvik og málsmeðferð sem hafa mikið með samhengi hlutanna að gera mat sönnunargagna á borð við játningar hvernig var staðið að rannsókn málsins utan og innan réttarins og meðferð á hinum grunuðu til dæmis varðandi öflun játninga þá getum við þess hér í upptalningu þeirrar einföldu aka sláandi staðreyndar að ekkert vitni sá guðmund einarsson í nánd við hamarsbraut ellefu þar sem honum átti að hafa verið ráðinn bani eða sökunauta í guðmundarmáli ráðast á guðmund og verða honum að bana ekkert vitni sá geirfinn einarsson fara inn í bifreið með sökunautunum og aka með þeim í dráttarbrautina í keflavík ekkert vitni sá slagsmál í dráttarbrautinni þetta kvöld og enginn sá einhvern ráðast á geirfinn og verða honum að bana ekkert vitni sá eitthvert hinna grunuðu með lík mannanna enda hafa lík þeirra aldrei fundist þá nefnum við að mjög var á reiki vitnisburður um með hverjum guðmundur einarsson sást um nóttina og áttu lýsingar ekki við kristján viðar líkt og dómurinn byggist þó á þeir sem játuðu í geirfinnsmáli og málið er að langmestu byggt á játningum þeirra af því aldrei fannst lík enginn sá atburðinn og

reiki þeir hafa nú skýrt frá því að ákæruvaldið eða að ákæruvaldið hafi búið söguna til sem dæmt var út frá þeim hafi

vegna mun sannleiksnefnd á borð við þessa skipta miklu máli til að létta þessari sex af þjóðinni og gera þetta stóra og mikla